Señora presidenta, quiero mostrar mi solidaridad con todos los heridos ayer en Cataluña durante una actuación policial desproporcionada y violenta. Solo sirvió para vulnerar derechos fundamentales y alterar la convivencia, contra las órdenes judiciales expresas en sentido contrario. Espero que sea el último capítulo de una estrategia errónea negar la realidad y tratar de reprimir a golpe de sentencias un problema político a cuya solución debería contribuir la Unión Europea como agente de convivencia. España se proclama nación unida pero es, en realidad, una unión de naciones. La mayoría de los ciudadanos de Cataluña y Euskadi quieren que se reconozca y asuma esta realidad sobre la base del respeto mutuo, el diálogo, la negociación, el acuerdo y la ratificación un referéndum legal y pactado. Lamento que la parte más poderosa, que también vulnera leyes, no confíe en lo que ofrece para sumar con vascos y catalanes. La violencia, el abuso de poder, las escaladas verbales o la utilización electoral de estos conflictos a costa de enconarlos no son un proyecto seductor.